Už študent druhého ročníka architektúry vám povie, že riešiť jednoduchú základnú bytovú jednotku pre osamelého bezdomovca či chudobného dôchodcu je iné, ako riešiť bývanie pre nezamestnanú ženu s nezaopatrenými deťmi či bývanie pre početnú rómsku rodinu. Preto akékoľvek pokusy o sociálnu inklúziu prostredníctvom sociálneho bývania musia odrážať špecifické kritériá vychádzajúce z elementárnych potrieb integrovaných užívateľov.

Preto si myslím, že by sme mali začať od definovania tých skupín občanov Únie, ktorým chceme otvoriť cestu k sociálnemu bývaniu, a následne zvoliť vhodné programy, pre ktoré pripravíme vhodnú konformnú legislatívu.